Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vicepresidente Timmermans, io desidero ringraziare innanzitutto l'onorevole Mizzi per l'ottima relazione che affronta i punti fondamentali dell'attività svolta del Mediatore europeo, signora O'Reilly, che pure ringrazio per la presentazione del rapporto annuale 2016. Nel rapporto viene posto l'accento sui diversi aspetti dell'attività della pubblica amministrazione, sottolineando come l'operato delle istituzioni pubbliche debba essere sempre improntato ad alti standard di correttezza e trasparenza nei processi decisionali e questo nell'interesse dei cittadini. La collaborazione del Mediatore con il Parlamento è stata ed è di fondamentale importanza per accrescere anche la trasparenza del nostro stesso lavoro. I progressi realizzati, attraverso le raccomandazioni del Mediatore, da parte delle istituzioni europee hanno una particolare valenza anche perché costituiscono un segnale importante in termini di prevenzione e rispetto a situazioni di cattiva amministrazione. Occorre quindi proseguire secondo la linea tracciata dal Mediatore, il cui lavoro è indispensabile non solo per rendere giustizia ai cittadini che lamentano casi di cattiva amministrazione, ma anche e soprattutto per restituire a tutti i cittadini la giusta fiducia nelle istituzioni europee.